Blížiace sa zavedenie smernice Solventnosť II od roku 2013 výrazne zasiahne do európskeho poistného trhu. V súčasnej podobe však táto smernica nechráni spotrebiteľov pred stratami v prípadoch zlyhania poisťovní, a preto Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa odporúča Komisii zosúladiť systém poistných záruk s uvedenou smernicou. Jednotný, právne záväzný rámec na ochranu systémov poistných záruk založený na minimálnej harmonizácii sa javí ako dobré východisko. Najmä v súvislosti s cezhraničnou činnosťou poisťovateľov môžu v krajinách bez systémov poistných záruk vznikať isté problémy. Európska únia nemá harmonizované normy ochrany spotrebiteľov, a tak poskytovatelia pôsobiaci vo viacerých národných systémoch podľa prístupu hostiteľskej krajiny by museli počítať s vyššími nákladmi.